ég býð alla háttvirta alþingismenn sem kjörnir voru í alþingiskosningunum tólfta maí tvö þúsund og sjö velkomna til starfa á alþingi sérstaklega býð ég velkomna tuttugu og fjögur nýkjörna alþingismenn sem ekki áttu hér fast sæti þegar alþingi lauk störfum í marsmánuði síðastliðnum ég vil láta í ljós þá von að störf þessa nýkjörna þings verði landi og þjóð til heilla fyrir hönd okkar alþingismanna heilsa ég starfsfólki alþingis og vænti þess að við megum eiga góða samvinnu við það eins og endranær